virðulegi forseti fram kom á vormánuðum í erindi guðna th jóhannessonar sagnfræðings á söguþingi íslands að hann hefði fundið skriflegar heimildir fyrir því að símar voru hleraðir á vegum stjórnvalda í sex tilvikum fram kom hjá honum að dómsmálaráðuneytið hefði átta sinnum fengið heimildir til að hlera síma

símar alþingismanna nokkurra voru hleraðir í öllum þessum tilvikum nítján hundruð fjörutíu og níu voru þrjú númer alþingismanna hleruð nítján hundruð fimmtíu og eitt voru tvö tilvik í fyrra tilvikinu voru símar hjá tveimur alþingismönnum hleraðir og síðar á árinu hjá fimm alþingismönnum nítján hundruð sextíu og eitt þegar landhelgissamningurinn við breta var til umfjöllunar á alþingi voru símar hleraðir hjá fjórum alþingismönnum ég verð að segja virðulegi forseti að mér finnst það tilvik vera þess eðlis að það er ekki hægt að hafa um það önnur orð en pólitískar njósnir nítján hundruð sextíu og þrjú var hleraður sími hjá einum alþingismanni og nítján hundruð sextíu og átta hjá tveimur mér finnst eðlilegt í framhaldi af þessu að krefja dómsmálaráðherra svara við því

ráðuneytið hefur beitt sér fyrir hlerunum og af hvaða tilefni hverju sinni og hef því lagt fram fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð þrjátíu og þrjú þar sem spurt er fyrsta hafa símar alþingismanna verið hleraðir fyrir atbeina íslenskra stjórnvalda og ef svo er hvenær og hjá hvaða alþingismönnum hverju sinni annar hver var hverju sinni ástæða hlerunarinnar og hvernig tengdist hún rannsókn á sakamáli ástæða þess að ég spyr á þann veg eru ítrekaðar yfirlýsingar dómsmálaráðherra hér í sölum alþingis fyrr í haust þegar rædd var munnleg skýrsla hans þar sem hann gat þess að rökstuddi hleranir með tilvísun í sakamál hefði verið til rannsóknar í þeim tilvikum mér finnst ástæða til þess virðulegi forseti að dómsmálaráðuneytið geri hreint fyrir sínum dyrum gagnvart alþingi